Tisztelt Elnök asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Az alapvető jogok és a jogállamisággal kapcsolatos európai viták az elmúlt időszakban, azt kell hogy mondjam, kudarcosnak minősíthetők. Nem volt képes az Európai Unió hatékonyan fellépni azokkal a jogsérelmekkel kapcsolatban, amelyek Magyarországon, és más tagállamokban is felmerültek. Ennek több oka van, és itt sokat beszéltünk azokról a szükséges eljárásokról és intézményekről, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfelelőképpen szankcionáljuk az ilyen jogsértéseket. Én egy másik dologra hívnám fel ugyanakkor a figyelmet amíg nincsenek olyan mechanizmusok, amelyek időben figyelmeztetnek, amelyek megnyomják a vészcsengőt az európai intézményeknél, hogy baj van az egyes tagállamokban, és ezek függetlenek a politikai döntéshozataltól, addig nem várható, hogy hatékony válaszlépés születik az európai intézmények részéről. Sok kritika érte a Magyarországgal kapcsolatos eljárást, hogy itt politikai döntéshozatal folyik, de természetesen amíg a jelzése a jogsértésnek csak politikai úton lehetséges, és nincs intézményesült formája annak, hogy hogyan lehet a vészcsengőt megnyomni, addig ezek a viták politikaiak is fognak maradni.